Jetzt ist von dem Änderungsantrag 101 der erste Teil angenommen worden, der zweite abgelehnt. Deshalb müssen wir nach meiner Einschätzung aus dem Änderungsantrag 328 den noch abstimmen. Da geht es nämlich auch um die technische Anpassung im Zuge der Anpassungen, die wir nach dem Lissabon Vertrag zu vollziehen haben.

Deshalb müssen wir für meine Begriffe darüber noch abstimmen.